Herr Kollege, dieser Medienmarkt funktioniert nicht anders als der österreichische Medienmarkt.

Niemand hat deswegen in diesem Haus über Österreich diskutiert.

Glauben Sie mir, es ist herablassend, wenn alles, was nicht mit dem Mainstream dieses Hauses übereinstimmt, als Unsinn abgetan wird, wie das der Kollege Brok in Bezug auf seine eigene Fraktionskollegin Gardini gemacht hat, oder wie Sie das soeben gemacht haben. Ich war selber dort.